forseti ég óska hæstvirt ríkisstjórn alls hins besta og ég

vaxa og það er ekki útlit fyrir að það breytist neitt á næstunni á sama tíma á að minnka gífurlegan fjárlagahalla með því að blóðmjólka fyrirtækin heitan graut og takast ekki á við vandamálin

að verkefnin geti verið fólki ofviða ríkisstjórnin getur ekki leyst þennan vanda sérstaklega ekki með smáskammtalækningum þeirra sem eru úr takti við kröfur fyrirtækjanna í landinu sem eru að sligast undan okurvöxtum og heimilanna sem er að blæða út